Herr Präsident, Herr Kommissar, werte Kolleginnen und Kollegen! Bei einem so wichtigen und umfassenden Thema wie dem Weißbuch zur Zukunft des Verkehrs ist das Risiko immer groß, dass man am Ende mit einem Weihnachtsbaum dasteht, wo jeder seine zwei oder drei Wunschthemen unterzubringen versucht.

Ich begrüße ausdrücklich, dass auch solche wichtigen Fragen wie die sozial gesundheits und arbeitsrechtlichen Bedingungen der Angestellten hier angemessen erwähnt werden. Dies ist besonders wichtig in Anbetracht des drohenden Fachkräftemangels im Transportssektor, gegen den man aktiv vorgehen muss, wenn man in Zukunft Engpässe bei gut ausgebildeten Fachkräften verhindern will.

Ich begrüße auch, dass dem Aspekt der Verbesserung der Straßensicherheit hier ein wichtiger Platz eingeräumt wird.

Aus diesem Grund finde ich die Diskussion um die Gigaliner nicht die beste Lösung für mehr Nachhaltigkeit. Ebenso kritisch ist die weitere Liberalisierung des Eisenbahnsektors, und die Öffnung des nationalen Passagiertransports sollte man abwarten und überdenken.